Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Europa ci sono quasi 19 milioni di persone senza lavoro, con picchi di disoccupazione assolutamente preoccupanti. Inoltre il dato di 119 milioni di europei a rischio di povertà e di esclusione sociale è del tutto inaccettabile. La frammentazione del mercato del lavoro, le forme contrattuali precarie, senza tutela, fini a se stesse e del tutto inutili per un percorso occupazionale futuro, e ancora la presenza, non solo in Italia, del fenomeno del caporalato, impongono all'Unione europea e ai governi dei paesi membri misure efficaci e di lunga durata. Apprezzo il fatto che nella relazione emerga una maggiore attenzione sugli aspetti sociali, e quindi si punti su un'adeguata protezione sociale attraverso il reddito minimo o un regime di indennità di disoccupazione. Purtroppo, però, ci sono anche delle criticità, a partire dalla supposta necessità di ulteriori riforme strutturali, al permanere della gabbia del patto di stabilità e crescita, sino all'aumento dell'età pensionabile. Proprio in questa considerazione, noi abbiamo dovuto votare meno.